Criza ruso ucraineană a gazelor din 2009 ne a arătat cât de vulnerabili suntem în lipsa unei adevărate strategii europene comune.

Această criză externă Uniunii a demonstrat în egală măsură gradul de interdependență dintre statele membre ale acesteia. De aceea, consider că se impune dezvoltarea unei strategii comune pentru diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare cu gaze ale Uniunii, astfel încât aceasta să capete o capacitate proprie de răspuns în fața crizei. Solidaritatea între statele membre, un principiu recunoscut în Tratatul de la Lisabona, este esențială pentru constituirea unui mecanism european de aprovizionare cu gaze. În cadrul acestui mecanism, proiectul Nabucco capătă o importanță strategică majoră. El trebuie susținut în mod special de către Uniunea Europeană pentru că oferă singura alternativă viabilă monopolului energetic rusesc.